waarvan de leeuwen van Allah worden beschuldigd in het zuidoosten van het land.

Zij moeten president Erdogan voor alle binnenlandse gevaren behoeden.

2016! Ondertussen bereiken mij aangrijpende berichten uit de eerste hand over weerloze Syrische en Iraakse christelijke vluchtelingen in Turkije, overgeleverd aan Soennitische kwelgeesten!